virðulegur forseti það er ákaflega skynsamlegt að menn reyni að gera sér grein fyrir því á hverjum tíma hvaða kostir kunni að vera í stöðunni og hvaða staða getur komið upp framtíðin er nú einu sinni óráðin menn vita ekki hvort einhverjar aðstæður breytist sem leiði til þess að menn meta mál öðruvísi en menn gera nú þess vegna er það eðlilegt að menn meti hugsanleg samningsmarkmið í samskiptum sínum við önnur ríki eins og evrópu það er bara til að hafa upplýsingar um það hverra kosta er völ og geta borið það saman við það sem er í því felst ekki að menn vilji breyta því sem er það er sjálfstæð ákvörðun ég held því að þetta sé ákaflega skýrt virðulegi forseti hins vegar held ég að háttvirtur þingmaður mætti gjarnan útskýra fyrir okkur hvers vegna hans flokkur vill ganga inn í evrópusambandið og reyni að segja okkur það í örfáum orðum hver ávinningur íslendinga að slíkri aðild á að vera mér finnst það vera miklu meira mál sem þarf útskýringa við

flokks háttvirts þingmanns í þessum efnum mér finnst að þeir eigi heilmikið verk óunnið í því að leggja á borðið sínar röksemdir fyrir stefnunni sem þeir aðhyllast í þessu máli